En dat geldt niet alleen voor de regio's in het Verenigd Koninkrijk, ook Europese economieën zoals die van Nederland gaan miljarden schade oplopen.

Mocht dat onverhoopt niet lukken dan hoop ik dat de Britse onderhandelaars dicht bij de huidige status quo zullen blijven, zeker geen no deal en ook geen harde brexit, en evenmin het checkers plan want dat is eigenlijk gewoon de krenten uit de pap halen. Ook na maart 2019 hebben we elkaar hard nodig en daarom vraag ik bijzondere aandacht voor de visserij. Al eeuwen delen we de visgronden van de Noordzee met elkaar en laten we die ook na maart 2019 gezamenlijk blijven beheren. Dus vooral niet elkaar het mes op de keel zetten, niet terug naar de oude visoorlogen, maar samenwerken. Want ook na maart 2019 moeten onze vissers aan beide zijden van het kanaal kunnen vissen in de Noordzee en moeten we onze vis en visproducten kunnen verhandelen.